Als Politiker, der auch Unternehmer ist, hafte ich heute noch für meine Entscheidung, die ich in meiner Firma habe. Und wir haben neben dem Wirecard Skandal hier einen weiteren Skandal, und den müssen wir auch mal so ganz deutlich ansprechen Das ist der Skandal der Wirtschaftsprüfer. Wirecard hat jetzt Milliarden als Barmittel in ihrer Bilanz ausgewiesen, die aber nie da waren. Diese Bilanzen wurden aber testiert von Ernst Young.

Anleger, die Aktien gekauft haben, die diesem Testat von Ernst Young vertraut haben die gesagt haben Ich glaube das, was der Wirtschaftsprüfer gesagt hat, ich kaufe diese Wertpapiere gehen leer aus. Ernst Young zuckt mit den Schultern, hat das Geld in der Tasche. Und das ist das, wo wir ranmüssen, und das muss auch das sein, was wir in den Nationalregierungen, auch in der Kommission, machen müssen Wir müssen ein System schaffen, wo auch Wirtschaftsprüfer in der Zukunft für ihre Testate haften. Dann wird das nicht passieren.